Frau Präsidentin! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, fundamentale Menschenrechte sind universal und deshalb auch überall anzuwenden. Aber ich höre jetzt in die Runde und höre die Debatte.

Keiner zitiert aus dieser Verfassung. Das ist das Problem, das wir in dieser Diskussion haben Wo sind die wirklichen Vorwürfe? Wenn ich mir heute vorstelle, wie Ungarn auf diese Debatte reagieren, nämlich auf die Vorwürfe, die hier teilweise von Kollegen kommen, ohne Untermauerung mit Zitaten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass manche es als äußerst arrogant empfinden, wie hier über die Ungarn und über die ungarische Entwicklung gesprochen wird.

Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass viele, die heute in Ungarn Verantwortung tragen, Menschen sind, die auf der Straße gegen den Kommunismus und für die Freiheit gekämpft haben.

Ich freue mich, dass solche Thesen in einer Verfassung stehen. Das mag nicht jedem im Haus gefallen.